Cu toate acestea, peste 16 din cazurile SOLVIT din 2010 sunt legate de recunoașterea calificărilor profesionale.

Actualizarea periodică a cerințelor de formare inițială, de recunoaștere a experienței și de formare continuă este esențială pentru armonizarea formărilor. Dreptul de a obține un loc de muncă sau de a presta servicii în alt stat membru este un drept fundamental, conferit prin tratate, și constituie un exemplu concret al modului în care cetățenii pot beneficia de piața unică.